Frau Präsidentin! Frau Kommissarin, ich schätze Sie sehr, aber die Antwort der Kommission ist eigentlich eine Frechheit, wirklich eine Frechheit. Es gibt Probleme bei Menschen nicht bei allen und wenn sie die Sorgen der Menschen ernst nehmen wollen, dann reicht noch nicht die Aussage Es war schon immer nett. Seit über zehn Jahren gibt die Kommission keine ernsthafte und ehrliche Antwort.

Es ist ungeheuerlich, wie mit diesen Gesundheitsproblemen umgegangen wird. Bei jedem anderen Thema, bei jeder anderen Gesundheitsgefährdung, regt sich dieses Parlament auf und macht Riesenaufstände. Nur bei dem Thema nicht. Und übrigens, die zentrale Frage, Frau Kommissarin, bitte ich wirklich mal an die gesamte Kommission weiterzugeben. Die zentrale Frage ist nicht, ob es genug Gründe gibt, es wieder zurückzunehmen, sondern ob es einen einzigen Grund gibt, zweimal im Jahr die Menschen damit zu nerven. Sie müssen doch begründen, warum wir zweimal im Jahr umstellen. Wir müssen doch nichts begründen! Ich habe noch nie verstanden, warum wir begründen müssen, dass wir den Normalzustand wiederherstellen. Der Normalzustand war, es wird nicht zweimal im Jahr umgestellt mit Aufwand, mit Ärger.

Es gibt auch gar keinen Grund umzustellen. Nennen Sie mir einen Grund, einen Beweis, warum wir zweimal im Jahr umstellen, dann bin ich auf Ihrer Seite. Ansonsten finde ich, kann man diese Richtlinie aus dem Verkehr ziehen. Diese Kommission tritt an mit Deregulierung. Wir wollen weniger Vorschriften.

Was soll das denn, zweimal im Jahr umzustellen, wenn es keinen Sinn macht? Wenn es einen Sinn gäbe, hätten sie ein Argument. Mittlerweile ist die Nummer klar Es gibt kein Argument, warum man umstellt. Aber es gibt Probleme. Und insofern Simsalabim stellen wir doch einfach den Normalzustand wieder her.

Wir sagen alle umstellen für alle, ja klar, Binnenmarkt. Selbstverständlich einheitliche Regelungen in ganz Europa. Aber, meine Damen und Herrn, ich bitte dieses Thema endlich ernst zu nehmen.

Es sind Zehntausende, die Unterschriften leisten, zehntausende Menschen beschweren sich.